Hvala za besedo, gospa podpredsednica, spoštovani predstavniki vlade, drage kolegice in kolegi. Ker je nujni postopek, mi gotovo gospa podpredsednica ne bo vzela besede, če bom nekoliko širše, kot je tudi parlamentarna praksa, orišev orisal sprejemanje tega zakona. Strinjam se z gospodom Dragonjem, državnim sekretarjem, ki pravi: "Zamuda je nesprejemljiva." Tukaj bi jaz zdaj naprej razvijal razpravo, kdo je za to zamudo odgovoren. Ne govorimo zdaj samo o časovni zamudi, o neki škodi, ki se je zgodila in se bo zgodila, gre tudi za finančna sredstva. Res je, mi smo tako kot za vsak zakon se v naši poslanski skupini Nove Slovenije poglobili v ta zakon, ko je prišel letos spomladi v parlamentarno proceduro, in je potem na naš predlog, na predlog Nove Slovenije predsednica odbora za finance, dejansko zakon umaknila iz, iz parlamentarne procedure. Predsednica gospa Urška Ban je bila seveda revizorka in je toliko bolj razumela, je revizorka in toliko bolj razumela, o kakšni materiji govorimo. Danes najbrž državljanom pa tudi nam nič ne koristi, če analiziramo zakaj je menda, menda ministrstvo za finance želelo novi zakon, pa menda koalicija tega ni želela in je rekla, naj bo novela, ne. Lahko dam za vse te peripetije, za ves ta proces okrog tega zakona, ki je šolski primer, kako se ne sme, kako se ne sme zakona sprejemati. Lahko damo odpustek tej vladi, res je, zadevo je podedovala, lahko damo odpustek, če nam tukaj državni sekretar da zavezo, da bo ta vlada šla v takoj po sprejemu, danes bo zakon sprejet, v novi zakon, v novi zakon, ne noveliranje novele, ampak v novi zakon. Kako vendarle naj uporabniki, ki bodo uveljavljali ta zakon, kako naj ga absorbirajo, kako naj ga, spravijo v prakso? Zelo težko. In mi poslanci se na terenu srečujemo z uslužbenci na upravnih enotah, seveda tudi z revizorji in tako dalje. Zato tudi tam, ko je potrebno v skladu z zakonom, prijavimo lobistični kontakt in nam ljudje povejo: "Za božjo voljo, zdaj pa enkrat že nehajte s sprejemanjem zakonov, ki niso izvedljivi. Pomagajte nam, sprejmite zakone, ki jih bomo v življenju lahko razumeli in tudi udejanjali." Kdaj se bo to začelo, ne vem. Ne vem tudi, zakaj je zdaj kar naenkrat prišlo do spremembe stališča vlade na odboru, tako, res je, takrat smo podprli, tudi vlada, amandma, k drugemu členu kolegic in kolegov iz Slovenske demokratske stranke in, zdaj pa zdaj pa dejansko kar naenkrat v nekaj dneh, ne, v nekaj dneh drugačno stališče. To je neverjetno in na vladi smo poslušali, berem magnetogram, pardon, na odboru smo s strani vlade poslušali berem magnetogram: "Zaradi vložene tožbe Evropske komisije proti Republiki Sloveniji, na sodišče Evropske unije zaradi neprenosa revizijske direktive bi morebitno nadaljnje odlaganje dokončnega prenosa lahko povzročilo težko popravljive finančne posledice za državo, saj je bila z izrekom sodbe državi naložena dnevna denarna kazen, ki se bo povečala z vsakim dnem nadaljnjega neprenosa določb revizijske direktive. Glede na koeficient resnosti kršitev za Slovenijo je trenutno predlagana dnevna denarna kazen, dnevna denarna kazen, v višini sedem tisoč devetsto šestinosemdeset celih šest evra, šteto od dneva razglasitve." Konec navedbe, iz magnetograma. Torej približno osem tisoč evrov na dan in nihče ni in nihče ne bo odgovarjal. A smo sposobni, kolegice in kolegi, mi, parlamentarci, pred kratkim izvoljeni, enkrat narediti takšnim postopkom, takšni neodgovornosti konec? Vsi mi smo obljubljali, še posebej nove liste, nove stranke, da bo pa odslej vse drugače. Spomnim se gospoda Marjana Šarca in sem imel neko upanje, da bo odslej vse drugače. Ja, res je, to je zdaj neka dediščina, ampak če bo odslej vse drugače, potem to pomeni, da mi hočemo vedeti imena in priimke odgovornih. Ta nesprejemljiva zamuda ima ime in priimek. In potem se mi tukaj borimo za to, da bi upokojencem dali kepico sladoleda več na mesec, da bi minimalno plačo majčkeno dvignili, da bi morda otroški dodatek za za dva centa, karikiram, dvignili in tako dalje. Tukaj grejo milijoni, pa to ni prvi zakon. Res bom od vlade, zahteval, da nam, recimo za zadnje obdobje pet, šest, sedem let, poslancem postreže z natančnimi podatki, koliko denarja, koliko evrov je Slovenija plačala, že plačala kazni, v nekem nekajletnem, zadnjem obdobju, zaradi tega, ker nihče oziroma nekdo na vladi, na ministrstvih ni opravil svoje domače naloge, pobasal je pa plačo. Seveda ta moja razprava ni popularna, ni populistična. Marsikdo me zdaj gleda grdo, ampak čas je, gospe in gospodje, da začnemo delati tisto, kar je prav, in ne tisto, kar je populistično. Seveda smo se pogovarjali tudi s predstavniki stroke. To se vidi tudi iz prijav naših kontaktnih podatkov, KPK-ju, ker se držimo zakona. Zdaj, ta stroka nam pravi, da enostavno ni bila slišana, da je, da, da o ničemer ni bila poslušana. Ne vem, zakaj so lahko Nemci, glede te tako imenovane revizijske, direktive, se uskladili z besedilom sprememb zakona, njihovega, nemškega, ki ni obsegal več kot dve strani. Dve strani. Ne vem, jaz, samo sprašujem. Jaz ne poznam nemške zakonodaje, ampak predlagatelj tega zakona pa mora poznati, saj je v zakonu dal tudi mednarodno primerjavo. In kako se zdaj mi počutimo, parlamentarci, ne, ko izvršilna veja oblasti na nas pritiska, in kot sem prebral, na odboru nam maha z osem tisoč evri kazni na dan, če ne bomo tega zakona sprejeli po nujnem postopku. Per takoj, danes, ta petek. To je, gospe in gospodje, začetek konca parlamentarne demokracije. Torej, vlada ima nas na špagi in vlada dejansko dirigira temu državnemu zboru, poslancem ljudstva, kaj in kako naj delajo. To je narobe svet. Začnimo, če ne danes, pa vsaj z novim letom drugače. Mi seveda tega amandmaja ne bomo podprli, hvala lepa, zakona pa tudi ne.